O nich mówiliśmy i jak sądzę w wielu obszarach jest poprawa. To jest sprawa niesłychanie istotna, ponieważ zwłaszcza w czasach kryzysu europejski podatnik jest szczególnie wyczulony na kwestie gospodarowania

Jeżeli nie chcemy mieć Europy A i Europy B, musimy tę sprawę rozwiązać. Wydaje mi się, że jest rzeczą bardzo istotną, aby Parlament pełnił taką rzeczywiście rolę kontrolną.